Armata Roșie a cotropit, nu a eliberat România, Armata Roșie a omorât și a violat oameni în România. Acest Parlament a votat o rezoluție prin care indică Pactul Ribbentrop Molotov ca fiind una dintre cauzele izbucnirii războiului. Așa este, acest pact a permis regimului nazist să invadeze Polonia și să înceapă războiul. O parte din teritoriul României a fost, în același timp, invadată de Armata Roșie.

De aceea domnul Putin este un ticălos.